Señor Presidente, la elaboración del informe ha sido complicada y voy a poner en valor el compromiso alcanzado, porque creo que ese es el camino. El País Vasco tiene cuatro buques que pescan por debajo de los seiscientos metros, pero esto no significa que sea una pesca dirigida a especies profundas. No pescan tiburones, solo rape. Lo hacen durante el día y solo durante dos o tres meses al año, con un carácter más artesanal que el resto y apenas tienen descartes, tal y como consta en un informe del instituto AZTI realizado a petición del propio sector.

Las enmiendas presentadas a última hora pueden acabar con un sector que es y debería ser un ejemplo. Tengan claro que el más interesado en mantener la sostenibilidad es el propio sector, y esto debemos hacerlo en colaboración con los institutos científicos y con datos objetivos para hacer de nuestro sector un sector rentable y sostenible.